Wenn nicht bald eine Anzeigepflicht für diese Seuche in Europa kommt, werden die Bauern alleingelassen, denn sie bekommen keine Entschädigung. Und wenn die Kommission nicht konsequent handelt, werden auch noch mehr Staaten ein Importverbot verhängen. Deshalb ist es für mich unverständlich, warum die Kommission das Problem meiner Meinung nach immer noch kleinredet. Wir brauchen diese europäische Anzeigepflicht, wir brauchen aber auch eine Bündelung von wissenschaftlichen Ressourcen innerhalb der Europäischen Union, um gegen diese Seuche vorzugehen und um Impfstoffe zu entwickeln, und wir müssen den Schafhaltern helfen.